Son migrantes, pero, sobre todo, son pobres. El mes pasado, una delegación de mi Grupo viajó a Níger a conocer lo que ustedes llaman el ejemplo emblemático en política exterior y de fronteras de la Unión Europea con fondos europeos se entrenan y equipan a guardas de fronteras nigerinos para luchar contra el terrorismo y —ya de paso— detener migrantes. La consecuencia es clara las que antes eran rutas seguras de migración incluso para mujeres con niños, ahora son rutas de riesgos, de secuestros y de violaciones, imposibles de transitar sin pagar a mafias. Sus políticas favorecen tanto el negocio de las mafias que parecen diseñadas por las propias mafias.